Zamkniętych zostało zaledwie

Dla mnie niezwykle ważne jest, że samo sprawozdanie dotyczące tej problematyki jest bardzo dobre i zostało pozytywnie ocenione, natomiast postęp Serbii, jeżeli chodzi o wdrażanie tych elementów, do których sama się zobowiązała, niestety jest niesatysfakcjonujący. Podkreślę zwłaszcza, że z tych 35 rozdziałów